Pane předsedo, já myslím, že veškeré politické řeči blednou, když se podíváme na ta čísla.

Ustavit definici antisemitismu, zakázat Hezbolláh a skončit s protiizraelskou antisemitskou zahraniční politikou.